Tisztelt Cioloş Biztos Úr! A közös agrárpiac egészét szolgálja, hogy a régi és az új tagállamok termelői közti különbségek mérséklődjenek.

Lényeges eredmény, hogy javaslatomra a SAPS ot alkalmazó tíz tagállam köztük Magyarország a korábbi nemzeti támogatásokat, kiegészítő támogatásokat beleszámíthatja az új támogatási jogosultságokba.

Nagyon fontos, hogy a fiatal gazdák egységesen 100 hektárban kaphatnak támogatást az EP javaslatára. A különböző ágazatok közti egyenlő bánásmódot szolgálja, hogy az EP javaslata lehetővé teszi a baromfi, a sertéstenyésztés, valamint a dohánytermesztés támogatását.

Másrészt viszont az európai gazdák többsége kevesebb területalapú támogatást kap, így a magyar gazdák is hektáronként 11 euróval kevesebbet. Szomorú, hogy az uniós költségvetés legnagyobb vesztese a vidékfejlesztés. Egészében azonban ezek a jelentések vállalható, jó kompromisszumot jelentenek.